Tabákový průmysl udělal v posledních měsících v této záležitosti hotové divadlo. V členských státech diskutujeme o jakési zrůdné narkoekonomice, místo abychom vrátili tu diskuzi tam, kam patří. Ta diskuze patří do sféry zdravotnictví. Sedm set tisíc mrtvých za rok na následky kouření, to je Titanik, katastrofa Titaniku každý jednotlivý den v každém roce. Sedm z deseti kuřáků začíná kouřit před osmnáctým rokem. Opatření, která jsou navržena, mají jednoznačně za cíl učinit tabák méně atraktivním pro nové konzumenty. Je to prokázáno studiemi, prokázáno zkušenostmi z jiných zemí. Cílem je zabránit zavlékání mladých lidí do závislosti, do nového otroctví závislosti na tabáku.

Nejde zde o žádný zákaz kouření, ale o regulaci manipulativních marketingových nástrojů, to je všechno. Sám tabákový průmysl nám svou alergickou reakcí dokázal, že jdeme správným směrem. A ještě jedna poznámka, pan komisař Borg zde velmi správně zmínil okamžik pravdy. To hlasování dnes bude takovým okamžikem pravdy. Ukáže se, zda v tomto domě rozhoduje demokracie, rozhodují poslanci v zájmu svých voličů, anebo zda v tomto domě rozhoduje tabáková lobby.